L'étourdissement est donc nécessaire pour provoquer un état d'inconscience et une perte de sensibilité avant la mise à mort ou au moment de celle ci. Toutes ces précautions écrites pour finir par autoriser les dérogations en matière d'abattage rituel. Quelle hypocrisie! D'innombrables rapports, études et reportages vidéo témoignent en effet de la terrible souffrance endurée par les animaux égorgés vifs sans étourdissement préalable, certains mettant près de 10 minutes à mourir. Les dérogations pour ces rites religieux doivent être abolies en France.

En conclusion, Mesdames et Messieurs, Gandhi disait On reconnaît la grandeur d'une nation à la manière dont elle traite ses animaux.